Smrť civilného obyvateľstva, a to čo s najnižšími nákladmi.

Smutné je na tom celom aj to, že terorizmus nás vlastne naviedol k zavádzaniu rôznych opatrení, ktoré síce smerujú k obrane toho istého civilného obyvateľstva, ale cestou, ktorá to isté civilné obyvateľstvo obmedzuje istým spôsobom v jeho právach. Bolo by preto veľmi dobré, ak toto plénum niekedy skenery schváli, aby sme začali súčasne s tým rozmýšľať aj o prijímaní legislatívy a o harmonizácii v oblasti justície a v oblasti vnútorných záležitostí, pretože len prijímanie nových technologických opatrení nám naozaj v boji proti terorizmu nepomôže.